Zatrudniając się w charakterze doradców różnych firm, wykorzystują oni swoje koneksje, zależności, znajomości politycznej kuchni w celu obsługi interesów sił niesprzyjających Unii i niesprzyjających państwom europejskim.

Dlatego wydaje mi się, że pilnym działaniem powinno być zaostrzenie polityki przeciwdziałającej revolving doors a co więcej powinniśmy opublikować czarną listę tego rodzaju polityków działających z obcymi nam, wrogimi państwami, naszymi strategicznymi nieprzyjaciółmi, działającymi przeciwko Unii w ramach Unii, bo oni stanowią rzeczywiste i prawdziwe niebezpieczeństwo, o wiele większe niż to, o czym mówimy.